Acordul privind modificarea Regulamentului 443 din 2009 stabilește obiectivul de 95 de grame de dioxid de carbon pe km, începând cu anul 2020, ca medie a emisiilor pentru flota de autoturisme noi, înmatriculate în Uniunea Europeană. Creșterea eficienței și a durabilității noilor autoturisme și vehicule utilitare ușoare va reduce dependența Uniunii de importurile de petrol. Beneficiarii reducerii emisiilor de dioxid de carbon provenite de la autoturisme vor fi atât consumatorii, cât și mediul. Este important nu numai să reducem consumul de combustibil, dar, în același timp, să păstrăm avantajul competitiv al industriei europene de automobile pe piața globală. Lipsa unei infrastructuri pentru combustibilii alternativi însă, precum și a specificațiilor tehnice comune pentru interfața vehicul infrastructură ar putea fi un obstacol pentru comercializarea vehiculelor cu emisii foarte scăzute de dioxid de carbon. De aceea, este importantă și asigurarea infrastructurii necesare, care ar facilita accesul la vehicule eficiente energetic. Închei spunând că este important să dăm industriei constructoare de autovehicule timpul necesar să își adapteze liniile de producție știm bine că, până apare un astfel de vehicul pe piață, trec 7 ani din momentul proiectării lui.